Herr Präsident! Ich erinnere mich an eine Nachricht im Fernsehen über eine russische Frau, die vor dem Olympiastadion stand und ein Plakat gegen das Anti Homosexuellen Gesetz hochhielt. Sie wurde beschimpft und bedroht von einer Horde junger Männer und dann von der Polizei unter dem Gejohle derselben abgeführt. Das war eine Katastrophe.

Persönlichkeitsstörungen, Kranke, Perverse es ist eine Katastrophe!

Die Menschenrechte sind universal. Sie müssen weltweit gelten, sie müssen natürlich auch in Russland gelten. Was denn sonst!

Mit Sanktionen kommen wir überhaupt nicht weiter.

Deshalb unterstütze ich den Ansatz der Kommissarin, die hier wirklich arbeitet und versucht, die Diskussion aufzumachen, vielleicht als einzige überhaupt.

Ich möchte gerne wieder nach Russland fahren, auch in den Urlaub, mit ruhigem Gewissen.